Monsieur le Président, chers collègues, nous disons souvent à cette tribune que la diversité est un atout de l'Europe.

Les élections européennes ont montré que les citoyens européens croient en l'Europe, mais ils veulent une Europe meilleure, différente, une Europe renouvelée. Le premier changement doit être dans la façon d'associer les citoyens à ces processus européens parce que l'Europe n'a pas été créée pour Bruxelles ou pour une élite ou pour une bulle mais pour servir tous les citoyens. La conférence peut devenir une opportunité formidable de renouveler l'Europe si nous avons le courage de sortir de notre mode de pensée procédural et de donner vraiment la parole aux citoyens dans leur diversité.

La conférence est une chance pour ouvrir les portes de l'Europe aux citoyens et ce n'est pas pour rien que nous avons défendu la date du 9 mai pour son lancement. Nous devons trouver des solutions pour associer de façon régulière les citoyens et pas seulement une fois tous les cinq ans pour les élections.

Beaucoup de gens la vivent déjà de cette manière et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de leur façon de combiner leurs liens à un territoire et à une culture spécifique mais aussi de ce partage européen puisque l'Europe, c'est les deux à la fois.

Je ne fais pas de lien entre les deux évènements, mais il est clair que le temps est venu de rafraîchir l'Europe et de l'adapter aux défis d'aujourd'hui car sans le syndrome de la bulle européenne, l'Europe peut se reconstruire de sa diversité et le Parlement européen doit être le promoteur de cette nouvelle vision.